Ik kijk uit naar een rationeel en moreel Europees beleid versus de Islamitische Republiek Iran in geopolitiek opzicht, economisch opzicht en in moreel opzicht.

En bovendien, over moreel gesproken, een appeasementpolitiek bedrijven tegenover een regime dat de eigen bevolking en de regio terroriseert en Israël wil vernietigen